Monsieur le Président, Madame la Commissaire et Monsieur le représentant de la Présidence, si les États Unis et l'administration américaine vous écoutent, Monsieur le Ministre, je pense qu'ils sont tranquilles. Ils vont pouvoir continuer leur opération d'espionnage, parce qu'ils vont considérer que, décidément, l'Europe restera un nain politique. Sommes nous définitivement condamnés à être un nain politique et à masquer derrière des pseudo arguments techniques le fait que nous avons subi une énorme opération d'espionnage et que les États Unis ont humilié l'Europe pendant des mois, pendant des années, et particulièrement avec ces révélations?

Eh bien, le Parlement européen s'est battu pour défendre les droits fondamentaux quand il s'est agi de l'accord SWIFT il s'est battu pour les droits fondamentaux quand il s'est agi de l'accord PNR il s'est battu pour les droits fondamentaux quand il s'est agi de défendre l'exception culturelle. Est ce que ce Parlement va se battre pour défendre l'exception démocratique européenne? Monsieur le Président, si vous avez l'ambition de représenter l'Union européenne, il faut la défendre avec ambition!